Señor Presidente, felicidades y agradecimientos, desde luego, pero déjemelo decir claro es un presupuesto todavía muy lejano del óptimo, tanto por el lado de los ingresos, insuficientes y aún dependientes en demasía de las contribuciones de los Estados, como por el de los gastos, donde el reparto entre Estados predomina aún frente a la política propiamente europea.

porque recoge algunas de las principales reivindicaciones de este Parlamento porque apura casi todos los márgenes disponibles porque es el primer presupuesto de la nueva Comisión, y ni la Comisión ni el Parlamento son responsables del estrecho margen que permite el marco financiero actual.

Este presupuesto nos permite acercarnos mejor a los dos horizontes que tenemos planteados para trabajar a fondo en una nueva lógica presupuestaria para la Unión Europea la revisión del marco financiero plurianual y el informe del grupo de trabajo que nos aportará resultados en torno al concepto de recursos propios, concepto que hoy aparece todavía como un sarcasmo si lo consideramos desde el punto de vista europeo.